Es gibt zwei Seiten der Medaille.

Das sind Punkte, die für uns wichtig sind.

Das gilt es auch abzuwägen.

Ich bitte den Rat und die Kommission noch einmal, nicht auf Zeit zu spielen, sondern jetzt den Text zu schicken, damit wir uns damit beschäftigen können.

Wir sind offen für den Prozess, die Überzeugungsarbeit ist aber durch die Exekutive, durch die Minister, noch zu leisten.